à la base du texte et du dispositif qui nous est proposé. On peut réduire la vitesse à 30 km h, comme ici à la sortie du Parlement.

Ce sera toujours encore plus sûr, et il y aura toujours moins de victimes. C'est la logique stupide dans laquelle nous donnons aujourd'hui.